EUR abgebaut werden.

Wir kommen nun in die entscheidende letzte Phase der größten Bankenregulierung in der Geschichte der Europäischen Union.

Die Stabilitätsanforderungen für Banken müssen auch im Lichte ihrer wirtschaftlichen Folgen durchgeführt werden. Daher ist deutlich zu machen Eine Anhebung des Risikogewichts bei Unternehmensbeteiligungen kann speziell in kleinen Märkten zu mehr Instabilität führen und wäre deshalb kontraproduktiv.

Wir müssen uns überlegen, was wir tun müssen, damit die Aufseher die Möglichkeit haben, gerechtfertigte, individuelle Ausnahmen im Gesamtrahmen zu setzen. Wir müssen Augenmaß behalten.